Frau Präsidentin! Auch wenn immer wieder die Rede von religiösen Auseinandersetzungen ist, im Hintergrund stehen bei den anhaltenden Kämpfen in Zentralafrika doch allzu oft Stammesfehden. Das verdeutlichen ja auch die Übergriffe seitens der Angehörigen der christlichen Anti Balaka Milizen, die sie trotz der Friedensaufrufe ihrer Führung verübten. Vom wirklichen Ausmaß der Anarchie scheint die französische Militärmission verständlicherweise überfordert zu sein. Mit der Entwaffnung der muslimischen Séléka Rebellen hat sie diese auch der Rache der christlichen Milizen ausgeliefert, was vielleicht auch nicht sonderlich klug ist. Wenn die 1600 Soldaten der französischen Militärmission es kaum schaffen, auch nur die Hauptstadt halbwegs zu halten, würden die paar Hundert europäischen Soldaten wahrscheinlich erst recht nichts bewirken. Vielleicht sollte sich die Union meines Erachtens aus diesem Konflikt wirklich heraushalten. Schließlich sind in der Zentralafrikanischen Republik ja keine wirklichen europäischen Interessen erkennbar.